Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit 20 Jahren wird das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur Staaten verhandelt.

Die vielen in den letzten Jahren erkämpften neuen Gewichtungen der Nachhaltigkeitskapitel in Handelsverträgen, die vorrangige Berücksichtigung von Menschenrechten, Umweltschutz und Beschäftigungsstandards als Voraussetzungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung werden ignoriert. Nur wenige Tage nach der enttäuschenden COP 25 in Madrid fragen wir, und zu Recht Ist das Abkommen mit dem von der Kommissionspräsidentin verkündeten Green Deal vereinbar? Leistet es einen Beitrag zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO? Ein ganz klares Nein! Nur ein Beispiel Ziel 13 Das Land mit dem größten Regenwald der Welt ignoriert seine Verantwortung ebenso, wie die Kommission und viele Regierungen der Mitgliedstaaten die ihrigen ignorieren. Das Mercosur Abkommen wird unter den Bedingungen heutiger Marktlogik die langfristige Zerstörung der Amazonasregion zugunsten der Ausweitung von Agrarflächen weiter vorantreiben.

Deshalb ganz klar Wenn Sie, die Kommission, den Schutz des Klimas zum Schwerpunkt Ihrer Arbeit machen wollen, gehört rechtlich durchsetzungsfähige Verbindlichkeit zu Umwelt und Klimaschutz dazu. Das fehlt. Genauso wie das Vorhaben des Green Deals nachhaltige Produktionspolitiken auf den Weg zu bringen. Wenn Green Deal und internationale Handelspolitik in Kohärenz gebracht werden sollen, gibt es nur eine sinnvolle Alternative Stopp des jetzigen Abkommens!